Signor Presidente, onorevoli colleghi, il principio di non discriminazione è previsto dal diritto dell'Unione europea ed è espressamente citato in numerose disposizioni dei trattati. Nonostante ciò, attendiamo da più di dieci anni che venga approvata una direttiva orizzontale che proibisca forme di discriminazione, anche al di fuori dell'ambito lavorativo. Discriminazioni basate su religione o su convinzioni personali, sulle disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale e che riguardano l'accesso a beni e servizi pubblici, inclusi alloggi, istruzione e protezione sociale. Tale questione è dunque strettamente connessa non soltanto al godimento di diritti fondamentali che riguardano milioni di cittadini europei, ma anche al pieno sviluppo della persona umana. Come si può pensare, allora, di combattere disuguaglianze e disparità di trattamento ancora diffuse negli Stati membri se, a livello europeo, non riusciamo a dotarci di norme minime atte a garantire una più efficace uniforme tutela contro gli atti discriminatori? Bene, sarebbe ora di avere una legislazione e delle politiche dirette a promuovere l'uguaglianza tanto formale quanto sostanziale, per avere un'Europa più coesa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale.